non alla Sardegna per esempio, la mia regione, come se esistessero isole di serie A e di serie B o come se le specificità derivanti dalla condizione di insularità possano essere diverse a seconda dell'isola che si prende in considerazione.